Nepodporila som schválenú rezolúciu, lebo si myslím, že neprispieva k riešeniu rómskej otázky v Európe a zároveň zhoršuje politickú atmosféru medzi jednotlivými štátmi Európskej únie. Naša neschopnosť riešiť problémy rómskej komunity sa dá zhrnúť do jednej vety Vieme, čo nechceme, ale nevieme, čo chceme. Nechceme, aby bol ktokoľvek potrestaný za priestupky iného len preto, lebo obaja patria k rovnakému etniku. Ale tiež nechceme, aby si niektorí mysleli, že pre nich zákony neplatia. Nechceme nikoho nútiť, aby sa vzdal svojej kultúry, ale tiež nechceme, aby sa v mene etnickej identity tolerovalo porušovanie základných princípov spolužitia.

A ak ich porušila, musia o tom rozhodnúť súdy. Jednu krátku poznámku na stretnutie tento týždeň v Paríži ja by som bola veľmi rada, keby na takéto stretnutia sa v prvom rade pozvali krajiny, od ktorých sa očakáva pozitívne riešenie rómskej otázky.